ráðherra fyrir þá yfirlýsingu sem hann hefur gefið hér það var mikilvægt að fyrstu viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þessari niðurstöðu eftirlitsstofnunarinnar kæmu fram á alþingi strax í dag ég vil segja um þessa niðurstöðu almennt að því verður ekki haldið fram miðað við sögu málsins miðað við fyrri athugasemdir stofnunarinnar að hún komi á óvart engu að síður er það þannig fyrir okkur íslendinga að niðurstaðan er að sjálfsögðu alvarlegt mál það er alvarlegt mál að eftirlitsstofnun efta skuli hafa komist að þeirri niðurstöðu að okkur beri innan þriggja mánaða að gera þær ráðstafanir sem hér er um að ræða og tryggja bretum og hollendingum aðgang að þeim hundruðum milljarða sem eru hér undir okkur á alþingi og að ég hygg flestum íslendingum kemur þetta eins og ég vék að áðan ef til vill ekki á óvart vegna sögu málsins ég get tekið undir með hæstvirtum ráðherra við teljum okkur hafa sterkan málstað að verja og sannarlega eru hagsmunirnir sem eru undir líka gríðarlega miklir eða geta verið það

í það minnsta verulega mikið umhugsunarefni að eftirlitsstofnunin skuli hafa haldið áfram með málið

tekið afstöðu áður en fyrstu viðbrögð íslendinga voru sett formlega fram ég tel að það hefði verið fullt tilefni til að gera athugasemdir við það að hann viki ekki sæti við þessa lokaafgreiðslu eftir að íslenska þjóðin kom að þessu máli í þjóðaratkvæðagreiðslu er hlutverk okkar alveg skýrt við á alþingi í utanríkismálanefnd eins og hæstvirtur ráðherra hefur

eftir það er rétt sem kemur fram hjá hæstvirtum ráðherra það er góð samstaða um að vinna út frá þeirri niðurstöðu sem fékkst í þjóðaratkvæðagreiðslunni nú er það verkefni okkar að taka til varna það er vilji íslensku þjóðarinnar sá vilji íslensku þjóðarinnar birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þrátt fyrir þann möguleika sem nú hefur komið í ljós

látið reyna á rétt okkar fyrir dómstólum það er okkar verkefni í því munum við standa saman

halda því til streitu alla leið og berjast fyrir hagsmunum íslensku þjóðarinnar með öllum tiltækum ráðum saman öll sem eitt